Drei Punkte Ein integrierter Energiemarkt darüber kann man noch reden, ob das die Krise lösen wird.

Wie wollen Sie mit einer Verteidigungspolitik diese Krise lösen?

Wie wollen Sie damit die Krise lösen?